Kratek. Glejte, gospa Alenka, saj ni v tem problem, da ne bi jaz prebral, za kaj se gre. Mi vemo, da imamo javno in zasebno šolstvo, ki je obvezno. S. O tem se pogovarjamo, saj se ne pogovarjamo kaj not piše. Se pravi, jaz vem, glejte, razširjeni program, lahko preberem, kaj piše in jaz tudi vem, ko smo mi imeli v osnovnih šolah, so lokalne skupnosti krile recimo nadstandard. Se pa strinjam, obvezni pa razširjeni program je tudi stoprocentno financiran v osnovnih šolah. Je tako? Pa petinosemdeset p. Dobro, glejte, zdaj v Mariboru z nekaj petinosemdeset procentov je financirana ta waldorfska osnovna šola. Ona stara, ko je bila ustanovljena pred letom šestindevetdeset je stoprocentna. V redu. Ampak. Poanta je. Pravim, tako je bilo takrat prej. neko številko, pa potem glejte v detajl, če pa veste zakaj se pogovarjamo. Ja. Osnov. Ustavna odločba pomeni stoprocentno financiranje osnovnošolskih programov v javnih in zasebnih šolah. Pika. Je v redu? To je to. In, ja, jaz nisem nič o govoril, samo sem govoril, potem pa gremo na to, da sem se jaz izrazil, razširjeni program, ampak jaz sem iskal solucijo, kjer bi lahko prišli skupaj, samo to je moja varianta, pač pa, zdaj če boste, kako naj potem jaz razpravljam. Jaz bi rad samo to povedal, da res ni moj namen, da je zdaj, lahko se umaknemo pa gremo ven, ampak želim razpravljati, ker z izkušnjami, ki jih imam, pa s tem, kar bi želeli narediti, iščemo rešitev. To je pač moja varianta, ne. Ampak potem pa, ko se pa oglasiš, pa dobiš prvo porcijo, da nisi zakona prebral, pa ni. Glejte, saj človek ne ve vsega, ampak dejstvo je to, če se pogovarjamo o javnem in zasebnem, potem vemo, o čem se pogovarjamo, in ustavna odločba pomeni stoprocentno financiranje javno obveznih programov. Potem sem pa nadaljeval, da če hočemo najti solucijo, da pa morate malo v korak bližje stopiti, da bomo te skupaj našli, saj ne more biti zdaj, ustavno sodišče tudi ni reklo izrecno, ni reklo izrecno. Samo še en stavek, pa bom končal, no. Kaj, zdaj sem tu dol dal, skratka je pisalo, da razširjeni program pa ni tule in tu lahko iščem neko solucijo, da bomo skupaj prišli, glejte, drugače se pa strinjam.